Mais le secteur laitier sera toujours soutenu financièrement par des subventions directes dans le cadre de la politique agricole commune.